Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kao zastupnica iz Hrvatske, u kojoj su poduzetnička i ulagačka klima ozbiljno narušene visokim nametima i nepredvidivošću te nestabilnošću vladine fiskalne politike, u potpunosti podržavam ovo izvješće. Hrvatski građani svakodnevno svjedoče daljnjem urušavanju nacionalne ekonomije dok slušaju opetovana politička obećanja o oporavku i rastu koji bi se trebali temeljiti na porastu javne potrošnje i javnim ulaganjima. Ovo i ovakva izvješća kod mene ipak bude optimizam jer sam sigurna da će podizanje svijesti o štetnosti visokih poreza, velike administracije i pretjerane regulative na europskoj razini naposlijetku utjecati na promjenu svijesti i u mojoj domovini. Nadam se samo da nećemo morati predugo čekati jer Hrvatska nema vremena. Svaki novi politički pokus u našoj državi završi isto s novim nametima za građane i poduzeća, procvatom birokratskog aparata i par desetaka tisuća nezaposlenih.